Hoy ha sido un día en el que se han debatido de una manera bastante extensa temas que tenían relación con la transformación digital, con el mercado digital europeo. No nos damos cuenta muchas veces de hasta qué punto las administraciones públicas desempeñan un papel determinante en la transformación digital y en el desarrollo del mercado único digital. En Europa, el peso de las administraciones públicas sigue siendo extraordinariamente alto comparado con otros lugares del mundo y, en ese sentido, hace falta redoblar un esfuerzo, que a veces parece que queda un poco en segundo lugar, para que se desarrolle esa transformación digital también en las administraciones públicas. La identificación electrónica en ese sentido y con ese objetivo es un elemento clave, pero la interoperabilidad de los servicios públicos en la Unión Europea también juega un papel extraordinario. Habría que hacer un esfuerzo por seguir poniendo o por poner más el acento en la transformación digital de las administraciones públicas, porque constituye un elemento dinamizador extraordinario también para la economía digital y la sociedad digital. Así que yo lo que pido es que se haga todavía un esfuerzo mayor, al menos de llamada de atención permanente.